Navodzuje totiž dojem, že euro je v kríze kvôli tomu, že niektoré členské štáty nie sú schopné rozumne hospodáriť a prehnane sa zadlžujú. Ale Írsko či Portugalsko hospodárili disciplinovane a do problémov ich dostala kríza, ktorú nespôsobili.

Aktuálna kríza je teda skôr krízou európskeho bankového sektora.